Ik heb het oorspronkelijke verslag van de rapporteur er eens bijgenomen en daar staan een aantal zeer goede zaken in.

Dit rapport mist focus, het gaat over van alles en nog wat.